Spoštovani podpredsednik, spoštovane kolegice poslanke in poslanci. V Novi Sloveniji smo imeli ob sprejemu Gradbenega zakona številne pomisleke. Danes po komaj petih mesecih, odkar se je zakon začel uporabljati, se v praksi srečujemo z neživljenjskimi in togimi določbami, ki ne pomenijo poenostavitev postopkov. Obratno, nalagajo številne nove obveznosti investitorjem ter posameznim zavezancem, ki vodijo postopke po tem zakonu. Prav je, da zakon skuša čim bolj zaščititi državljane v postopkih prometa z nepremičninami. Kupec je vedno šibkejša stranka. Pa vendar ni potrebno, da v fazi sklepanja kupoprodajne pogodbe toliko zavezancev pregleduje in ugotavlja, ali ima objekt gradbeno dovoljenje. Kako in predvsem na podlagi katerih evidenc naj to ugotavlja banka, notar ali nepremičninski posrednik. Javnih evidenc, kjer bi to lahko preverili, ni. Pa tudi če bi obstajale, te obveznosti ne morejo biti naložene v enaki meri banki, notarju ali gradbenemu inšpektorju. Le inšpekcijske službe so namreč strokovno usposobljene za te postopke. V Novi Sloveniji poudarjamo, da mora vsak prevzeti odgovornost za delo, ki ga opravlja kot strokovnjak, toda predstavljajte si, da mora banka, notar ali nepremičninski posrednik odgovarjati za prekršek, če ne ugotovi, da objekt nima gradbenega dovoljenja. Notar mora v postopku sklepanja kupoprodajne pogodbe preveriti in opozarjati na druga dejstva in ne, ali ima objekt, ki je predmet prodaje, gradbeno dovoljenje. Enako velja za banke. Vlada seveda kot po navadi predlogom, predlagatelja nasprotuje, pa ne zato, ker se s tem ne bi strinjala, ampak zato, ker gre za nesistemsko ureditev, ker naj bi po opravljeni evalvaciji izvajanja zakona v praksi sama pripravila celovit predlog sprememb in dopolnitev. Torej se vlada po petih mesecih, odkar je zakon stopil v veljavo, že zaveda, da bodo potrebne spremembe. Tega smo veseli in upamo, da bo zakon takrat spremenila tudi v delu, ki govori o obveznem uporabnem dovoljenju za stanovanjski objekt. Tega investitor zdaj ne more pridobiti, dokler hiša nima zunanje fasade. Do takrat pa objekt tudi ne more dobiti hišne številke oziroma v njem ni mogoče prijaviti prebivališča. Kakšen nesmisel. Veliko družin težko pride do svoje hiše, ko pa se to zgodi, se vanjo ne sme vseliti, ker objekt ni skladen z gradbenim dovoljenjem. Skladen seveda je, res pa, da nima zunanje fasade, saj jo lastniki velikokrat naredijo po tem, ko so že vseljeni in ko spet prihranijo nekaj denarja. V Novi Sloveniji predlog Državnega sveta podpiramo, zato bomo predlogu, da Predlog novele Gradbenega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, nasprotovali.